háttvirtir alþingismenn við erum öll harmi slegin eftir atburðina í parís síðastliðinn föstudag þar sem hundrað tuttugu og níu saklausir borgarar létust og hundruð særðust sumir mjög alvarlega hugur okkar er hjá öllu því fólki sem á nú um sárt að binda eftir þessar hroðalegu árásir hryðjuverkin í parís voru árásir á saklaust fólk en þau eru líka atlaga að þeim vestrænu gildum mannúðar frjálslyndis og umburðarlyndis sem eru hornsteinar samfélags okkar sú atlaga má aldrei takast í morgun sendi ég bréf fyrir hönd alþingis með samúðarkveðjum til claudes bartolones forseta fulltrúadeildar franska þingsins gérards larchers forseta öldungadeildar franska þingsins og lionels tardys formanns vinahóps frakklands og íslands í franska þinginu bréfin eru svohljóðandi ég vil fyrir hönd alþingis þjóðþings íslendinga votta frönsku þjóðinni og aðstandendum fórnarlamba voðaverkanna í parís síðastliðinn föstudag samúð mína árásin var fólskulegt tilræði við þau grundvallarréttindi sem við byggjum lýðræðissamfélög okkar á og fordæmi ég tilræðismennina og þá hugmyndafræði sem liggur að baki voðaverkunum hugur minn og þingheims alls er með þeim sem eiga um sárt að binda í kjölfar árásarinnar ég vil geta þess að samkomulag er um það milli þingflokka að umræður um þessa atburði hryðjuverkin í parís fari fram á alþingi